Je důležitá i v dalších oblastech, jako je právě venkov.

Nebo elektronizace zdravotnictví může kvalitativně přispět k vylepšení kvality života. To jsou všechno oblasti, do kterých musíme investovat, do digitalizace postupů při rozhodování orgánů veřejné správy.